Es la consecuencia de las políticas neoliberales, depredadoras social y medioambientalmente, que han aplicado para aprovechar la crisis en beneficio de unos pocos. Ahora se escandalizan porque esto genera desafección y crecen la extrema derecha y los fascismos.

Y no de forma nominal, como están haciendo con el pilar social. Pidan que se reviertan las reformas laborales que se recupere la negociación colectiva que se genere empleo de calidad que se incrementen los salarios y se refuerce también el papel de la representación de los trabajadores que se establezcan y potencien mecanismos públicos de lucha contra la pobreza, como son las rentas mínimas y como son las pensiones que se recuperen los servicios públicos, la inversión pública, la investigación, las tecnologías y, sobre todo, la cultura. Ya sé que a sus socios de las finanzas y las multinacionales estas recetas no les gustan, pero se sorprenderían, si salieran a la calle, de lo bien recibidas que serían por los trabajadores y la ciudadanía.